Deoarece nu toți cetățenii Uniunii sunt familiarizați cu utilizarea serviciului eCall, implementarea sa ar trebui precedată de o campanie de informare, prin care să se explice cetățenilor beneficiile, funcționalitățile și măsurile de protecție a datelor aferente noului sistem. Prin amendamentele depuse și adoptate în cadrul Comisiei pentru transport și turism, am solicitat ca toate statele membre să semneze memorandumul de înțelegere privind implementarea unui serviciu paneuropean interoperabil eCall în Uniune. De asemenea, este important ca statele membre, operatorii de telecomunicații și producătorii de vehicule să fie încurajați să contribuie la dezvoltarea și implementarea serviciului paneuropean eCall.